Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Auch ich begrüße dieses neue Instrument der aktiven und direkten Bürgerbeteiligung. Wie wir heute gehört haben, gibt es natürlich noch sehr viele Kinderkrankheiten, an denen wir arbeiten müssen.

Darum freut es mich einerseits, dass heute hier Besuchergruppen sind, auch wenn das Problem jetzt nicht direkt bei ihnen liegt. Aber wir müssen die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auch im Parlament erhöhen. Das heißt, wir brauchen die Möglichkeit, mehr Gruppen ins Parlament zu holen. Wir brauchen vor allem für Schülerinnen und Schüler mehr Möglichkeiten unterstützter Besuche. Ich freue mich, dass z.

Es ist mir ein ganz großes Anliegen, auch die Möglichkeiten der Konsultationen, der öffentlichen Anhörungen gemeinsam mit der Möglichkeit der Bürgerinitiative zu kommunizieren, weil ich glaube, dass diese Instrumente noch viel zu wenig genutzt werden. Abschließend gebe ich zu bedenken, dass der Arbeitsalltag unserer Abgeordneten hier im Parlament so ausschaut, dass wir viel zu wenig Zeit mit den Bürgerinnen und Bürgern verbringen können.